Hvala lepa, predsednik, lep pozdrav vsem, torej odbor za gospodarstvo je na tretji seji trinajstega tretjega dva devetnajst kot matično delovno telo obravnaval, pričujoči, zakon, torej na odboru smo, dobili naslednje gradivo torej poleg mnenja pravno-zakonodajne službe še mnenje komisije državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in pa pojasnila ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v skladu z stodevetindvajsetim členom Poslovnika Državnega zbora smo prejeli amandmaje, ki so jih vložile tako poslanska skupin SDS kot, poslanske skupine koalicije torej LMŠ SDS, SMC, Desus in SAB, poslanec Jani Möderndorfer in pa poslanska skupina, Levica. V teku, obravnave na odboru smo obravnavali, v torej in zakon in pričujoče, amandmaje, pojasnila oziroma uvodna dopolnilna obrazložitev je bila podana s strani ministra za gospodarstvo gospoda Počivalška in nadaljevanje tudi zakonodajno-pravne službe in pa Gospodarske zbornice Slovenije. Sledila je, razprava in ob zaključku razprave smo glasovali o sledečih zadevah. najprej o amandmaju odbora k sedmemu členu in potem v nadaljevanju še o amandmajih poslanske skupine LMŠ SDS, SMC, Desus in SAB k drugemu, tretjemu, četrtemu, petemu šestemu, sedmemu, osmemu, devetemu desetemu in enajstemu členu in jih sprejeli. Glasovali smo tudi o amandmaju poslanci poslanca Janija Möderndorferja k četrtemu členu ga ravno tako sprejeli in pa glasovali smo o amandmajih k četrtemu in petemu členu, predloženih strani poslanske skupine Levica, ki pa jih, nismo sprejeli. Torej amandma poslanske skupine k četrtemu členu je s s potrditvijo amandmaja Janija Möderndorferja ravno tako k četrtemu členu zaradi tega postal brezpredmeten in o njem ni potekalo glasovanje. Odbor je v skladu s stoosemindvajsetim členom Poslovnika Državnega zbora torej glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel in glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka stotriintridesetega člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji, dopolnjen predlog zakona je sestavni del tega poročila, hvala lepa. Hvala, gospod predsednik za vaše stališče.